Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, è molto importante che oggi affermiamo concretamente che i bambini e i ragazzi sono titolari del diritto all'istruzione e all'educazione anche quando sono profughi o in situazioni di emergenza talora lo dimentichiamo. Sono 10 milioni i bambini rifugiati, di cui una gran parte nei campi profughi del Libano, della Giordania, della Turchia, altri sono arrivati in Europa. Molti di loro hanno già perso anni di scuola per i conflitti. Eppure sappiamo, come lei ha anche sottolineato, che l'accesso all'educazione e al sostegno psicologico non è un secondo tempo dell'accoglienza ma ne è parte integrante. È uno strumento potente anche per sottrarli alle violenze, alla tratta, alla radicalizzazione è un fortissimo aiuto psicologico ma è anche un elemento di progettazione del futuro per loro e per le loro famiglie. Nonostante l'impegno di UNICEF, di tante ONG, anche di privati, di centinaia di insegnanti, anche tra gli stessi profughi, le risorse stanziate finora lo sappiamo non bastano e apprezziamo molto che la Commissione abbia raccolto la proposta di raddoppiare la quota degli aiuti umanitari già dal